forseti vill geta þess í upphafi fundar að hann hefur ákveðið að þriðju umræðu um fjárlög verði frestað um ein sólarhring það er að hún fari fram á miðvikudag í stað þriðjudags eins og áður hafði verið tilkynnt þetta gerir forseti í ljósi þess að þingskjöl verða tæpast tilbúin fyrir lok þessa fundar og forseti telur eðlilegt að þingmenn og þingflokkar fái betra ráðrúm til að búa sig undir umræðuna